Pán predseda, ja hovorím k správe Luhan, ktorá je posledným bodom dnešného rokovania.

Konkurencieschopnosť Európskej únie ako celku však možno docieliť za predpokladu, že hospodársky rast bude skutočne udržateľný. V praxi sa osvedčili mnohé investície spolufinancované zo štrukturálnych fondov, medzi ktorými by som rád vyzdvihol skvalitňovanie infraštruktúry, pretože vďaka nej boli do mnohých regiónov prilákané zahraničné investície, čo prispelo k hospodárskemu rozvoju. Politika súdržnosti sa však osvedčila aj v čase finančnej krízy ako účinný nástroj pri pružnom reagovaní na nové sociálno ekonomické výzvy. Stotožňujem sa taktiež s názorom spravodajcu, že hospodárska konkurencieschopnosť regiónov EÚ je úzko spojená s primeranou úrovňou zamestnanosti, vzdelanými a kvalifikovanými pracovnými silami, sociálnym zabezpečením a prístupom k verejným službám, pretože podpora sociálnej súdržnosti je kľúčová pre celkovú